Mă bucură faptul că acest program de sănătate prevede un sprijin suplimentar pentru statele membre care înregistrează un venit mai mic pe cap de locuitor. Sper ca aceste condiții să ducă la participarea crescută a acestei categorii de state membre, printre care și a României. Acest program nu înseamnă neapărat a cheltui mai mult, dar înseamnă a cheltui eficient, în favoarea dezvoltării unor sisteme de sănătate durabile. Vorbim și de o șansă oferită statelor membre să investească și să folosească instrumente de eSănătate în vederea creșterii accesului populației din zone izolate la asistență medicală, dar și în vederea reducerii inegalităților și a creșterii incluziunii sociale. Măsurile de austeritate au pus mare presiune asupra sistemelor de sănătate din Uniunea Europeană, creând inegalități, amenințând sustenabilitatea acestor sisteme pe viitor. Este foarte important ca toate sistemele de sănătate să fie centrate pe pacienți, iar Uniunea Europeană și fiecare stat membru în parte au un rol de jucat în repararea și îmbunătățirea serviciilor de sănătate pentru populație. Consider că este necesar să se pună mai mult accent pe luarea măsurilor bazate pe dovezi, pe rezultate și, în acest sens, salut propunerea de măsurare a obiectivelor și a rezultatelor acestui program în viitor.